Fostul imperiu sovietic a instalat la toată frontiera de vest un gard de sârmă ghimpată, iar colegii mei din țările baltice cu siguranță că își amintesc de acest lucru. În anul 2009, după o lungă guvernare comunistă, coaliția pro europeană de la Chișinău, condusă atunci de domnul Vlad Filat, a înlăturat sutele de kilometri de sârmă ghimpată, manifestându și astfel, fără rezerve, devotamentul față de integrarea europeană. Astăzi, răspundem prin acest vot la gestul simbolic de a înlătura sârma ghimpată, dându le posibilitatea cetățenilor Republicii Moldova să circule liber în Uniunea Europeană. Prin acest pas îi readucem pe românii de dincolo de Prut în marea familie europeană.